În ultimii zece ani, Fondul de Solidaritate a fost unul dintre instrumentele de succes ale Uniunii, dar el trebuie readaptat, pentru a oferi soluții noi și rapide problemelor, uneori foarte grave, cu care se confruntă cetățenii europeni. De aceea, cer Comisiei să fie mai clară și transparentă în stabilirea sferei de aplicare a Fondului de Solidaritate și în definirea clară, simplă și precisă a ceea ce înseamnă catastrofe și a condițiilor de eligibilitate ale acestora la nivel regional, pentru accesarea fondului. Nu trebuie să existe loc de interpretări, claritatea este condiția folosirii acestui fond în mod transparent, în mod echitabil și într un mod în care poate fi controlat.